Darum geht es jetzt. Wir entlasten, weil wir die Fortschritte bei der Mittelkontrolle durchaus anerkennen. Wir stimmen auch zu, weil die Kommission die Kooperation mit dem Parlament verbessert und wichtige Forderungen bereits akzeptiert hat. Sie hat auch auf den Entlastungsbericht des Rechnungshofs angemessen reagiert und glaubhafte Erklärungen geliefert. Was aber die konkreten Inhalte betrifft, gibt es leider keinen Anlass zur Entwarnung. Die steigenden Fehlerquoten in der Agrar und Forschungspolitik sind inakzeptabel.

Über die Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten ist nach wie vor zu wenig bekannt. Deshalb unterstützen wir den Aktionsplan des Berichterstatters, Herrn Geier. Herr Geier, ich würde etwas mutiger von einer Haushaltskontrolloffensive sprechen. Wir haben hier immerhin 30 Forderungen und Fristen, mit denen wir die Kommission verbindlich in die Pflicht nehmen. Beispiele Bis September 2013 und dann immer jährlich wollen wir einen Bericht der Kommission zum Schutz des EU Haushalts mit allen Korrekturmaßnahmen, unterschieden nach allen Mitgliedstaaten mit einem Ampelsystem. Wir wollen mehr Transparenz bei den NGO, wir wollen Ursachenberichte zu den Zuständen in der Landwirtschaft und in der Forschung. Wir wollen auch mehr Verantwortung der Kommission bei den Zertifizierungsverfahren der Prüfbehörden in den Mitgliedstaaten. Hier liegt einiges im Argen, was der Hof ja auch berichtet hat. Meine Damen und Herren! Der Aktionsplan ist von entscheidender Bedeutung für künftige Haushaltsentlastungen. Deshalb verstehen wir andererseits nicht, dass der Berichterstatter weiter gehenden Forderungen nicht nachkommen möchte. Warum will die SD zu OLAF schweigen? Warum besteht sie nicht auf einer Rotationspflicht der höheren Beamten? Warum verweigert die SD eine Untersuchung der Beamtengehälter und eine Untersuchung von Eurostat? Warum verweigert sie eine Debatte über den europäischen Mehrwert der Förderprogramme? Ich finde, die europäischen Steuerzahler haben Antworten gerade auch auf diese Fragen verdient.